Also diese positive Orientierung, über die Krise hinaus zu mehr gemeinsamer Wirtschaftspolitik und nicht nur am Symptom doktorend, das fehlt uns in ihrem Vorschlag, und da werden wir nacharbeiten.